Nie chciałbym, aby Państwo odnieśli wrażenie, że to jest wojna polsko polska, dlatego nie będę odnosił się do tych nadpobudliwych moich kolegów z Platformy Obywatelskiej, ale zadam pytanie wszystkim przedmówcom z innych grup i z innych państw.

Gdzie byliście, jak była akcja Widelec, kiedy zatrzymywano Bogu ducha winnych kibiców?